Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto anch'io che l'Unione europea, se non fosse una ONG che si comporta come tale e ci viene a fare un discorso filosofico, sì, un discorso generico e filosofico e parla di diritti umani, di generi, delle donne, tutte cose molto interessanti, ma elude i problemi politici, diplomatici e soprattutto non ci dice cosa sta facendo l'Unione europea che avrebbe, come è stato detto poco fa, delle enormi potenzialità per influire, se fosse qualcosa di diverso

è stato importantissimo perché la Siria è stata al centro del colloquio, ci dica cosa ne pensa. Noi vogliamo sapere qualcosa di più preciso su quello che è l'intervento, l'opinione, l'influenza di questa Unione europea, se non è una ONG, come tutto lascia pensare. Anche qui i colloqui, tra l'altro sull'ipotesi di creare zone di cuscinetto in Siria, come d'altronde aveva già proposto Tillerson. Io penso che questi tentativi siano molto importanti, perché servono per avvicinare il cessate il fuoco, sono azioni diplomatiche su cui l'influenza e l'intervento dell'Unione europea potrebbero avere un aspetto concreto e importante, se veramente vogliamo agire verso la transizione alla tregua e alla pace, naturalmente con le conseguenze anche per i diritti umani che sono ovviamente una cosa importantissima. Io credo che bisogna tener conto dello scenario complessivo, del fatto che gli Stati Uniti stanno favorendo una massiccia concentrazione di truppe dalla Giordania e questo, naturalmente, ha un rilievo molto importante perché l'intento è di evitare che le truppe Isis in rotta siano sostituite dalla galassia delle truppe ribelli filoislamiche.

L'Isis li considera preziosissimi quelli tornano in Europa e ce li troveremo in casa nostra e voi non dite niente. Siete degli irresponsabili!